Inwieweit führt jetzt dieser Prozess schon dazu, dass es mehr Demokratie, mehr Menschenrechte, mehr gerechte Vermögensverteilung sowohl bei uns als auch bei unseren Partnern gibt? Kann man schon etwas davon sehen, oder wird das noch dauern? Wenn ja, wie lange wird es dauern?